forseti alþingis ásta r jóhannesdóttir fer til grænlands í dag og verður fulltrúi alþingis við útför jonathans motzfeldts í nuuk jónatan motzfeldt var leiðtogi grænlendinga um árabil formaður landsstjórnarinnar lengi og síðar forseti grænlenska landsþingsins héðan frá alþingi sendum við fjölskyldu jonathans motzfeldts og grænlendingum öllum hlýjar kveðjur á útfarardegi hans